Cred că unul din punctele dialogului transatlantic la apropiatul summit bilateral Uniunea Europeană SUA trebuie să îl reprezinte eliminarea vizelor pentru cele patru țări membre ale Uniunii ale căror cetățeni încă sunt supuși acestei restricții de călătorie este vorba de România, Bulgaria, Polonia și Cipru. Regret lipsa de flexibilitate a părții americane în fața progreselor consistente înregistrate de aceste state, în special după aderarea lor la Uniunea Europeană. Consider că această cramponare de detalii tehnice pentru admiterea în programul Visa Waiver trebuie contracarată mai insistent și mai eficient de către reprezentanții Uniunii Europene. Uniunea Europeană are datoria de a demonstra în ansamblul său o solidaritate mai activă și mai pronunțată cu toți cetățenii statelor membre. De asemenea, aș vrea să subliniez necesitatea cooperării în domeniul dezvoltării și ajutorului umanitar într un moment în care relațiile dintre SUA și Uniunea Europeană sunt foarte importante în actualul context economic și geostrategic